Hvala za odgovor, spoštovana ministrica. Pri tem, pri tem vprašanju je ključni, ključni izziv v Sloveniji ni, ne samo v Sloveniji, ampak, širom Evrope, ni recimo nespoštovanje deklaracije Združenih narodov, o enakem plačilu ali pa, drugih, da rečem, nacionalnih ukrepov, v tej smeri. Gre za enostavno dejstvo, ne, da so ženske slabše plačane za isto opravljeno delo, problem je v tem, da ne pridejo, da ne pridete do, do dobro plačanih mest. To je problem, ki ga je treba, ki ga je treba nujno, nujno nasloviti, o in o čemer o čemer priča že samo dejstvo, kot ste rekli, v uvodu, da poročate, da je, dobra praksa pri nas zato, ker imamo v javnem sektorju recimo, dobro vzpostavljen, sistem, enotnih enotni plačni plačni sistem, pa vseeno so, so neke neke razlike. Torej, to je en problem, drug problem je, da ta plačna vrzel, vrzel raste, da je ne glede na to, da je dobra z nič celih devet, poudarjam še enkrat, zrasla na osem odstotkov, zato, kličem, k širši razpravi, pozivam državni zbor, da jo na naslednji seji opravi. Hvala lepa.